frú forseti eins og fleiri þakka ég fyrir þá greinargerð sem forseti hefur flutt þinginu út af þessu máli eins og aðrir er ég slegin ugg yfir þessum tíðindum og segi eins og fleiri að hér er fjölmörgum spurningum ósvarað að rannsókn lögreglu skuli einungis hafa staðið í fáeina daga og ekki rætt við þingmenn alla í raun og veru og alla starfsmenn þingsins um mannaferðir og hugsanlega aðkomu

skúffu hjá lögreglunni leynd og öryggi fara ekki saman eins og háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir benti á enda má spyrja hverra öryggis er verið að gæta þegar leynd er slegið yfir mál af þessu tagi er verið að gæta að mínu öryggi sem þingmanns sem geymir gögn í tölvukerfi alþingis gögn sem almenningur hefur sent mér jafnvel viðkvæm trúnaðargögn er almenningi ljóst að það er ekki óhætt að senda þingmönnum gögn og viðkvæmar upplýsingar sem varða félagslegan veruleika fólks fjármál þess jafnvel heilsufarsástæður og ýmislegt mér er mjög órótt yfir þessu og ég spyr eins og síðasti ræðumaður hvernig komst tölvan inn í húsakynni alþingis hvernig er háttað eftirliti með húsakynnum hér hversu lengi var tölvan þarna það að við þingmenn höfum ekki haft aðgát í okkar vinnu í fölsku trausti í heilt ár áður en málið upplýsist er auðvitað algjörlega óásættanlegt

að þingið þurfi sjálft að standa fyrir innri rannsókn á því hvernig þetta gat gerst